Stejně jako můj předřečník vnímám, že v rámci budování energetické unie musíme vedle ekonomické výhodnosti brát v potaz geopolitické zájmy a jistou nezávislost na dodavatelích, a ve chvíli, kdy vnímáme Rusko jako určitou hrozbu pro EU, pro demokratický svět, tak posilování energetické závislosti na této zemi považuji za velký problém.